În acest moment, există trei centrale în Uniune în proces de dezafectare cu contribuții financiare europene.

În viitorul apropiat vor fi alte centrale, în alte state membre, care vor trebui oprite pentru că ating termenul final de funcționare. Abordarea la nivel național din directivă va determina crearea pe tot teritoriul Uniunii de depozite de deșeuri radioactive. Este o risipire de resurse și o sursă de îngrijorare a opiniei publice.

Cred că este nevoie de o abordare pe termen lung, cu adevărat europeană, care să conducă la o utilizare de tehnologii comune, la economisire de resurse, la mecanisme europene de finanțare. Printr o abordare globală și o informare corespunzătoare, se poate câștiga încrederea și liniștea cetățenilor europeni.